virðulegi forseti ég var svo bergnuminn við ræðu hæstvirts fjármálaráðherra að mér varð það á að kalla fram í utan úr sal og hrósa honum eilítið ég biðst velvirðingar á því það mun ekki koma fyrir aftur ástæðan var einfaldlega sú að hæstvirtur fjármálaráðherra viðurkenndi einn hlut hann viðurkenndi að verðbólgumarkmið hefði einfaldlega ekki náðst hann viðurkenndi reyndar ekkert annað og þetta með verðbólgumarkmiðin er vissulega stór hluti þetta hefur áhrif á þúsundir heimila í landinu af hverju viðurkennir ríkisstjórnin ekki að markmiðin sem hún sjálf setti sér hafa ekki náðst af hverju viðurkennir hún ekki að á þessu ári árinu tvö þúsund og ellefu átti að vera um fjóra komma fjögur prósent hagvöxtur nú hrósar hún sjálfri sér fyrir það að hér eigi að vera á næstu tveimur árum rétt um tvö komma sjö prósent undir tvö prósent á næsta ári það er ekki góður árangur virðulegi forseti af hverju kemur ríkisstjórnin ekki fram

fyrir það að skuldatryggingarálagið skuli vera lægra

átti skuldatryggingarálagið að hækka ef við mundum ekki samþykkja icesave með þeim skuldaklafa sem þjóðin átti að taka á sig gæti verið ástæða fyrir því að nú sé hallinn sextíu milljörðum minni en áður var talið sé einfaldlega sú að við skuldum miklu minna en við hefðum gert ef við hefðum tekið á okkur icesave nú liggur fyrir að ríkisstjórnin hafi rangt fyrir sér og ég tel að hún hafi rangt fyrir sér með svo marga aðra hluti atvinnuleysið er gríðarlegt tæplega sjö prósent það er ekkert til að hrósa sér fyrir en af hverju þakka menn ekki krónunni fyrir ástæðan fyrir því að útflutningsfyrirtækin eru sterk eru einfaldlega vegna þess að við erum með krónu og gjaldmiðil sem getur aðlagað sig að efnahagsáföllum við erum með gjaldmiðil sem margar þjóðir evrópusambandsins myndu svo sannarlega vilja vera með þegar þrengir nú að en hver skyldi versti árangur þessarar ríkisstjórnar vera það stefnir í nýtt íslandsmet gjaldþrota fimmtíu og fimm prósent aukningu frá því í fyrra tuttugu og sex þúsund manns eru í alvarlegum vanskilum ég tel að þessi vandi sem ríkisstjórnin kýs að líta undan með sé meginástæða fyrir því að við náum ekki upp hagvexti fyrst og fremst ástæða þess að við komum ekki atvinnulífinu á stað það mun einfaldlega aldrei nást sátt í þessu samfélagi fyrr en við höfum

bankahrunsins það er einhver stærsta ákvörðun sem alþingi íslendinga hefur tekið það gerði það að verkum að þeim ríku sem áttu peninga í banka var bjargað hinum var látið blæða í dag er gjá milli skuldsettra heimila atvinnulausra og þeirra sem eiga eignir ef ekkert verður að gert mun nálgast sá tími að setja verður ný neyðarlög ef ekkert verður aðhafst

eða á annan hátt